proporcionality medzi jednotlivými minimálnymi prahmi, ktoré boli stanovené na úrovni Európskej únie, by však v mnohých členských štátoch viedlo napríklad k podstatnému zvýšeniu cien nafty. Navyše na Slovensku, v mojej krajine, by pokles segmentu, ktorý sa venuje výrobe naftových motorov, viedol k strate stoviek a možno tisícok pracovných miest. Proporcionalita by mala negatívny vplyv aj na maloobchodné ceny a to si v súčasnej dobe hospodárskej krízy naozaj nemôžeme dovoliť. Pri tvorbe politík musíme myslieť najmä na to, aby sme obyvateľov Európskej únie čo najmenej zaťažovali zvýšenými odvodmi a poplatkami, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Zamerajme sa preto radšej na veľké energetické spoločnosti, pán komisár, ktoré každoročne vykazujú vysoké zisky a nezaťažujme zvýšenými odvodmi a poplatkami spotrebiteľov.